Am înțeles întrebarea colegei și o apreciez foarte mult.

Spuneam doar că nu că nu este nevoie de o rezoluție, ci că, din punctul meu de vedere, este pripit să facem atât de rapid o rezoluție, fără a aștepta, așa cum spunea și comisarul, o documentare mai aprofundată. Nu că nu e nevoie. Susțin că este nevoie să avem o rezoluție pentru Azerbaidjan, dar nu acum.